Madame la Présidente, Monsieur le Commissaire, je souhaite d'abord saluer les avancées récentes concernant les aides d'État pour les ports et les aéroports. Je rappelle par exemple qu'un euro investi dans un aéroport, c'est 20 euros de retombées sur le territoire.

Nous parlons ce soir des ports, outils nécessaires aux échanges entre l'Europe et le monde. Après avoir interrogé les États membres sur les régimes d'imposition des systèmes portuaires en juillet 2013, la Commission a engagé, sans véritable transparence, des procédures contre la France, la Belgique et les Pays Bas. Selon la Commission, l'exonération de l'impôt sur les sociétés serait une aide d'État. Or, il faut comprendre, comme viennent de le dire mon collègue Renaud Muselier et d'autres collègues, que les ports ne sont pas des entreprises comme les autres, car ils accomplissent aussi des missions régaliennes de service public. À la suite de notre question avec demande de réponse orale, soutenue par de nombreux parlementaires français, belges ou néerlandais, nous sommes réunis, non pas pour donner ou recevoir des leçons, mais pour proposer des solutions. Pour privilégier le réalisme, nous proposons donc que la Commission suspende ses procédures et qu'elle réunisse les États portuaires et leurs acteurs du secteur, pour que l'écoute, la compréhension des enjeux et surtout la recherche de solutions durables soient enfin au premier plan.